aftur verð ég að lýsa furðu minni á spurningu þingmannsins því ég var einmitt óþrjótandi við það sem kannski fyrst og fremst háskólakennari að gagnrýna stöðguleika fjármálakerfisins eða skort á honum þannig að það er augljóst og ætti að vera hverjum sem það vill staðreyna auðvelt með því að skoða ummæli mín frá þessum árum þannig að því fer fjarri að þetta hafi með einhverjum skilningi farið fram hjá mér ég get svo sem alveg tekið undir að það var um margt óheppilegt að fjársveltir íslenskir háskólar og þá sérstaklega hinir opinberu háskólar skuli hafa þurft að leita til einkageirans með fé að vísu hefur slík fjármögnun verið eðlileg en hún er óeðlileg ef hún verður til þess að háskólamenn eða háskólastofnanir

á réttan hátt um mál hvort svo var eða ekki þori